Madame la Présidente, félicitations pour votre réélection. Je salue la tenue de notre débat aujourd'hui sur la situation en République centrafricaine.

Bien au contraire, nous condamnons fermement ces crimes graves et s'agissant des attaques les plus récentes contre les forces de la MINUSCA qui ont coûté la vie à deux casques bleus marocains et à un du Bangladesh, nous exprimons notre sympathie envers leurs familles et leurs gouvernements. Il faut que la République centrafricaine reste sur notre radar en dépit des progrès significatifs enregistrés et de la tenue des élections marquant le succès de la transition politique. Le pays reste malheureusement en proie à l'instabilité et à la violence sporadique.